aðgerðar og aðgerðarleysi í þeim efnum hverjum er að kenna og hvar og hvar upphófst þessi hrunadans sem menn vilja kalla svo núna hér á síðustu missirum það er geir h haarde hann væri einstaklega laginn að finna upp sandhauga til að stinga höfðinu í þegar bærist talið að efnahagsmálum þá horfði hann í kringum sig eftir næsta sandhaug þetta eru bloggheimarnir og forsætisráðherra hefur reyndar sjálfur verið tíðrætt um þá í slíkum umræðum um efnahagsmál og stendur nú upp og veltir sjálfsagt fyrir sér hvar hann geti fundið þann næsta ingibjörg sólrún gísladóttir formaður samfylkingarinnar komst alveg réttilega að orði hér áðan þegar hún sagði að hagvöxtur síðustu ára hefði verið drifinn áfram fyrst og fremst af skuldasöfnun skuldsetningu heimila skuldsetningu þjóðarbús og svo framvegis innri verðmætasköpun í samfélaginu hefði verið mjög takmörkuð það gefur auga leið að

þingmönnum sjálfstæðisflokksins er einkar tamt að kenna alþjóðlegri kreppu um vissulega skal ekki gert lítið úr þeim vandamálum sem koma erlendis frá á fjármálamörkuðum en engu að síður er jafn hættulegt að viðurkenna ekki eigin mistök viðurkenna ekki hvað fór úrskeiðis og læra af því og breyta seðlabankinn hefur haft verðbólgumarkmið síðastliðin sjö ár aðeins eitt ár af þessum sjö árum hafa þau markmið náðst það ætti ekki að hafa farið fram hjá neinum sem með stjórnvöld

væri mikið ójafnvægi í þjóðarbúskapnum einu sinni nefndi hann þetta ógnarjafnvægi það hlyti að springa og hann varaði við þeirri grimmu stóriðjuþenslu hann varaði við þeim skattalækkunum hann varaði við þeim þensluhvetjandi áhrifum sem ríkisvaldið stóð að afleiðingin þarf þess vegna ekki að koma stjórnarherrunum hér og stjórnvöldum hér á óvart það sem ég kallaði að stinga höfðinu í sandinn er að viðurkenna ekki þessi efnahagsmistök og þar held ég að sé hin veika hlið efnahagsstjórnunarinnar núna sem hæstvirtur forsætisráðherra geir h haarde fer með að viðurkenna ekki sín eigin mistök að viðurkenna ekki hvað hefur misfarist og breyta til það verður ekki keyrt áfram á sömu braut aðgerðir í efnahagsmálum sem miða að því að halda hér áfram þessari grimmu misskiptingu áframhaldandi skuldasöfnun erlendis áframhaldandi stóriðjuuppbyggingu og stóriðjuæði og svo framvegis þau geta ekki leitt annað en til þess að framlengja þetta ógnarjafnvægi sem lengur er ekki í jafnvægi þetta ógnar afkomu íslensks þjóðarbúskapar til næstu ára með verðbólgu upp á fjórtán komma fimm prósent með vexti hæstu stýrivexti í heimi upp á sömu tölu það getur enginn ábyrgur forsætisráðherra sagt að þetta sé bara dálítil kræla eins og sagt var hér um verðbólguna áðan af hæstvirtum forsætisráðherra slíkt er ábyrgðarlaust að mínu mati það sem hefur gerst á undanförnum árum er að auðurinn hefur safnast á örfárra manna hendur og gerir enn og einmitt núna í þeim tilfærslum sem núna eru er það áfram að gerast og hverjir eiga nú að taka á sig þennan skell þennan samdrátt jú hann er nefndur áfram launafólk launafólkið á að gera það áfram við sjáum þann grimma slag nú sem ekki síst kvennastéttir standa nú í var þeim ekki lofað sérstöku átaki í að bæta kjör kvennastétta átti það ekki að vera eitt fyrsta verk ákveðins stjórnmálaflokks sem er núna hér í ríkisstjórn kjarabarátta ljósmæðra sýnir hvar sú barátta stendur ég sendi ljósmæðrum einlægar baráttukveðjur í þeirra baráttu fyrir bættum kjörum og virðingu fyrir starfinu það á að leggja þunga áherslu á að styrkja innviði samfélagsins ekki síst á þeim landsvæðum sem hafa orðið undir í þeirri þenslu sem gekk yfir landið á undanförnu missirum á þeim svæðum þar sem hagvöxtur var neikvæður tökum vestfirði tökum norðurland vestra hvað er ekki það sem gert er einmitt þveröfugt birtingarmyndin er til dæmis niðurskurður í póstþjónustu á þessum svæðum það var nú það sem menn héldu að vestfirðingar þyrftu helst á að halda að skera niður og fækka póstburðardögum og fækka póstafgreiðslum er það það það er skilaboðin sem ríkisstjórnin gefur og þegar kemur hér ákall ég er með bréf frá sveitarstjóra reykhólahrepps sem sendir ákall á samgönguráðherra kristján möller um að fresta niðurskurðaraðgerðum íslandspósts á þjónustu í sveitarfélaginu því var ekki svarað það ég veit því er ekki svarað öðruvísi mér áður brá kristján möller hæstvirtur núverandi samgönguráðherra var hér óbreyttur þingmaður og þá börðust við hér hlið við hlið fyrir þessari þjónustu fyrir póstþjónustunni um allt land jafnræði þegnanna við börðumst fyrir lækkun flutningskostnaðar á landsbyggðinni ekkert bólar á því heldur þegar að forsætisráðherra kallar eftir vinnuaflsfrekum aðgerðum nú þurfum við einmitt að styðja slíka starfsemi en hvernig birtist kjötvörur sem allir vita að munu á mjög skömmum tíma eyðileggja innlenda matvælavinnslu innlenda kjötvinnslu og jafnframt líka að vera ógn við íslenskan innlendan landbúnað jafnframt því sem það ógnar matvælaöryggi og sjálfstæði þjóðarinnar hvað það varðar það eru þúsundir starfa bundin í matvælavinnslu í landinu þetta finnst ríkisstjórninni allt í lagi að slátra ef marka má áhuga þeirra á að koma umræddu frumvarpi illræmdu frumvarpi um innleiðingu matvælalöggjafar evrópusambandsins inn sjálfstæðisflokkurinn kennir samfylkingunni um að hún píni þetta áfram kannski getur háttvirtir þingmenn lúðvík bergvinsson þingmaður sunnlendinga suðurlandskjördæmis vitnað um það hvort það sé samfylkingin sem er að keyra íslenskan landbúnað með þeim hætti út af borðinu með því að heimila innflutning á hráu kjöti og stefna þar með heilbrigði dýra og hollustu matvara í hættu nei ég held að sjálfstæðisflokkurinn verði fá að standa fyrir sínu í þeim efnum þó allir viti vel og hann liggur á samfylkingunni að hafa erft landbúnaðarstefnu alþýðuflokksins gamla sem hugsaði meira um það hvernig mætti stuðla og efla aukinn innflutning á landbúnaðarvörum heldur en að efla innlenda framleiðslu norðmenn þeir leggja höfuðáherslu á að standa vörð um sinn landbúnað það er pólitískt markmið að það sé gert og tryggja matvælaöryggi og sjálfsforræði þjóðarinnar á þeim vettvangi og allar aðrar aðgerðir taka mið af því hjá okkur er þessu öfugt farið við hugsum eða af hálfu stjórnvalda sjálfstæðisflokks og samfylkingar þá er samkvæmt frumvarpinu lögð höfuðáhersla á innflutninginn markaðinn og íslenskur landbúnaður og íslenskt matvælaöryggi á síðan að laga sig að því þannig að ég krefst þess frú forseti að þetta illræmda matvælalöggjafarfrumvarpi sem á að heimila innflutning á hráu kjöti að því verði bara endanlega ýtt út af borðinu og samningar teknir upp á ný við evrópusambandið með hagsmuni íslendinga íslensks landbúnaðar íslenskra neytenda og íslenskrar þjóðar fyrir brjósti og það verði krafa sem við setjum fram á þessu þingi frú forseti